Hvala za besedo, predsedujoči. Da, podajam zahtevo za splošno razpravo iz, preprostega razloga. Centri za socialno delo so se znašli v strmem padu kot posledica nepremišljene, posiljene, da ne rečem vsiljene reorganizacije, ki jo je sprejela prejšnja nomenklatura Ministrstva za delo. Izpad občutijo vsi, ki jih delokrog Ministrstva za delo oziroma centrov za socialno delo, zadeva. Občutijo ga starši, ki so ostali brez otroškega dodatka, oziroma ta zaostaja, takisto tisti starši, ki čakajo, na znižano plačilo vrtca. Čutijo ga študenti, ki ne bojo, a bojo imeli subvencionirano bivanje, a je to obremenjeno ali ne. Čutijo ga tudi tisti, ki so zaposleni na centrih za socialno delo. Ker ker gre za kadrovsko podhranjene inštitucije, ki ki obstoječih nalog niti približno ne morejo resno, izpeljati. Dodatno jih pri tem ovira tudi informacijski sistem. In potem so ljudje izgoreli, odhajajo na bolniške, čelo celo zapuščajo svoje službe. To ni posledica dela aktualne ministrice, to je posledica dela njenih, predhodnikov. In zdaj se postaja jasno, ne, zakaj je v koalicijskih pogajanjih je SD rekel: "Ne, mi Ministrstva za delo nočemo." So vedeli, kaj so naredili. Bomo mi to nekomu drugemu pustili. In mislim, da bi splošna razprava prispevala k lažjemu reševanju problematike centrov za socialno delo. In da se krilatica, pod katero se je reorganizacija CSD-jev promovirila promovirala, dejansko začne uresničevati, to je - več na teren, bliže k ljudem. Zdaj, tako. Da so socialni delavci bolj birokrati pa administratorji kot dejansko socialni delavci, ki bi se gibali v skupnosti in bi dejansko lahko pomagali. V sklopu te splošne razprave bi želel razčistiti tudi, kaj se je zgodilo v zvezi z izvedbo storitev in svetovanjem podjetja A T Kearney. Prejšnja nomenklatura na ministrstvu je sklenila s tem podjetjem pogodbo v vrednosti tristo štirideset tisoč, evrov, potem je pa Anja Kopač Mrak na koncu, prejšnjega mandata pojasnjevala, da to zato ker ministrstvo lastnoročno ne more izpeljati tako zahtevnega projekta, kakor je reorganizacija CSD-jev. No, zdaj smo se pa znašli v situaciji, ko od te učinkovito izpeljane reorganizacije ni nič. Kam je šel torej denar? A je teh tristo štirideset tisoč evrov končalo zgolj in samo v piarju? Ker če je temu tako, ne, je potrebno to tudi raziskati. Seveda je pa pač prednostna sanacija mreže centrov za socialno delo, pomoč uporabnikov socialnih transferjev pa seveda kadrovska okrepitev in pomoč tistim, ki se tam že trudijo in tam delajo.